Señor Presidente, al igual que la mayoría de mis colegas, voy a reiterar la exigencia por parte de este Parlamento de contar con toda la información necesaria para poder llevar a cabo nuestro trabajo de la mejor manera posible, en un contexto de dificultad —como el que atravesamos en estos momentos— y de gran incertidumbre por parte del sector, con respecto a la reforma de la política agrícola común. Y, en segundo lugar, ya en mayo de 2010 este Parlamento se pronunció sobre esta cuestión de las zonas desfavorecidas, y consideramos y planteamos entonces que los criterios puramente biofísicos no eran adecuados para todo el marco de la Unión Europea. Por lo tanto, quiero reiterar hoy la oportunidad del estudio de la incorporación de los criterios socioeconómicos, porque hay muchas zonas rurales de la Unión Europea que en estos momentos se están viendo abocadas a la desaparición a causa de la despoblación. No podemos dar la espalda a una realidad como es la despoblación de las áreas rurales y, por tanto, deberíamos incorporar este criterio.